Auch ich habe dem Initiativbericht zugestimmt, weil die Stärkung der Rechte schutzbedürftiger Verbraucher sehr wichtig ist. Ich fand auch einen Satz in dem Bericht sehr aufschlussreich, nämlich Dieser Bericht geht von dem Grundsatz aus, dass alle Verbraucher im Laufe ihres Lebens zu schutzbedürftigen Verbrauchern werden können. Also betrifft es ja letztendlich vielleicht auch einmal uns selber.